Támogatom e fontos jelentés stratégiai megközelítését, mert ez nemcsak átfogó képet ad és őszinte szembenézést szorgalmaz az Európa előtt álló, minőségi és mennyiségi szempontból is rendkívüli biztonsági kihívásokra, hanem az ennek való megfelelés útját is jelzi az Európai Unió számára. A már a közeljövőben egységes döntést és EU akciót igénylő változások sorából kiemelnék hármat a hibrid jellegű biztonsági kockázatok, ezen belül a kiberhadviselés megjelenése, ami sürgetővé teszi az EU NATO szinergiák kihasználását. Kettő a brexit nyomán az EU tagok NATO n belüli súlyának csökkenése, ami a következő években az Európai Unió stratégiai autonómiájának erősítése mellett a NATO val való párbeszéd és együttműködés rugalmasabbá és hatékonyabbá tételével kompenzálandó. A folytatódó putyini orosz expanziós politika az a harmadik, ami az Unió közvetlen határán, Ukrajnából és másutt is rendszeresen teszteli a szövetség erejét, miközben minden eszközzel az EU megosztására törekszik, és ebben sajnos némely tagállam vezetőiben partnerre talál.